Cu toate că piața unică oferă posibilități extraordinare de satisfacere a cererii consumatorilor, europenii 60 din aceștia nu folosesc încă posibilitățile, din cauza lipsei de încredere. Principalul motiv îl reprezintă incertitudinea în ceea ce privește drepturile consumatorilor legate de achizițiile transfrontaliere sau cele online. Consider, astfel, că o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor trebuie numaidecât să vizeze creșterea încrederii consumatorilor, prin asigurarea unei calități sporite a serviciilor, garantarea autenticității produselor, evitarea practicilor ilegale sau neloiale și protejarea datelor cu caracter personal folosite în tranzacțiile electronice.